Panie Przewodniczący! Słuchałem debaty, więc nie muszę powtarzać ani argumentów za, ani uwag, ani komplementów, ani także zastrzeżeń. Powiem tylko jedną rzecz, która dla mnie jest kluczowa, która została pominięta.